Hvala, podpredsednik, kolegice in kolegi Sem skoraj obupal, da bom sploh prišel do besede, ampak, hvala bogu sem, zdaj, kar se tiče vzdržnosti pokojninskega sistema, seveda je vzdržen pri teh pokojninah šeststo evrov, petsto trideset evrov je sistem še kako vzdržen, če bi pa seveda imeli pokojnine, ki bi morale biti primerljive v evropsko, ker smo v Evropi, ne, potem bi pa ta sistem ne bil tako vzdržen, upokojenci so bili tudi, pravzaprav tisti, na katere je ZUJF takrat, ko je bil sprejet, zelo vplival. Zadnja leta se pokojnine niso usklajevale zaradi ZUJF-a in zato je pač nivo teh pokojnin takšen, kot je, letos se je že izvedla redna uskladitev pokojnin za dva cela sedem procentov, decembra sledi izredna uskladitev v višini ena cela pet procenta, in februarja dva tisoč dvajset ponovna redna uskladitev za tri cele pet procenta, to je, rekel bi, počasi usklajevanje, ki počasi bo mogoče malo dvignilo eksistenčni nivo upokojencev, ampak vseeno mislim, da so te naše pokojnine neprimerljive z z evropsko razvitimi državami in da tukaj čaka to državo še ogromno dela. Pravzaprav ne vem, odmerni odstotek naj bi se v šestih letih zvišal sedeminpetdeset procentov na triinšestdeset celih pet procentov v šestih letih. Zakaj v šestih letih? Meni to ne gre, zakaj se to ne bi zgodilo takoj, mislim, da bi bilo to zelo pravično, da ljudje, ki, ki se upokojujejo, ki se bojo upokojevali, drugo leto, naslednje leto bi lahko že, bili upoštevani pri tem odmernem odstotku triinšestdeset celih pet procenta, ampak očitno je to zdaj prehodno obdobje šestih let, prav tako me moti, da, se prvi dve leti v kolikor se bo seveda upokojenec odločil, da bo še delal naprej, prizna štirideset procentov pokojnine, naslednjih treh letih pa še pade na dvajset, jaz mislim, da je pokojnina, ni socialni transfer, ampak je zaslužena, zaslužena, izhaja iz dela, ki ga je nekdo opravljal v preteklosti, in, če je nekdo pripravljen delati še v pokoju, potem poseg v pokojnino ne bi, ne, posega v pokojnino ne bi smelo biti, ampak bi mu mogla ostati cela pokojnina, če bi pa hotel delati, naj bi se pa, aktiviral, s tem začel zopet plačevati prispevke in bi državna blagajna na tem pridobila, tako da, še enkrat bi rad poudaril, upokojence ne zanima, ali je ta sistem vzdržen ali ni, upokojence zanima, ali bo ta njihova pokojnina v prihodnosti višja ali nižja, jaz pač prihajam iz periferije in lahko vam povem, da so ljudje za štirideset let garaškega dela, garaškega dela danes nagrajeni s petsto trideset evri pokojnine, to mislim, da je, realnost sploh na periferiji, kjer je zelo malo javnih služb, večinoma bazira na gospodarstvu in tudi velika večina je tukaj kmečkih pokojnin, tudi to je treba vedeti, kmečke pokojnine so mizerne in s tako pokojnino nekdo ne more preživeti, če se postavimo v vlogo upokojenca, da prejme šeststo evrov pa da žena dobi še šeststo evrov je to tisoč dvesto evrov, domovi za ostarele stanejo od tisoč tristo evrov naprej, se pravi, z lastno pokojnino si ne more zagotoviti prostora v v v domu starostnikov, ampak mora za njega prevzeti, obveznost, svojec oziroma sorodnik, ki to plačuje, oziroma če nima svojcev, to plačuje občina, kar pa pomeni, da občina, ko enkrat, ta oseba premine, lahko zasežejo premoženje, pokojnika in, ostanejo, tisti, ki niso hoteli vplačevati ničesar, brez vsega, zelo veliko je tukaj teorije, teorijo ljudje ne razumejo, državni sekretar, ne mi zameriti, to, kar ste razlagal, upokojenci večinoma ne razumejo, treba je gledati stvari praktično, to pomeni: treba je videti, ali je opcija, da bomo v prihodnosti lahko dvignili pokojnine na raven, ki jo pač ljudje v enem demokratičnem sistemu zaslužijo. Brez tega se bomo vedno vračali nazaj in jaz mislim da je potrebna ena celovita pokojninska reforma, tukaj danes nekaj dajemo, ampak v globalu gledano sem pa prepričan, da bo potrebno pristopiti k pokojninski reformi in le to daje upanje na to, bojo mogoče naši upokojenci prejemali boljše pokojnine. Hvala.